Hij is ervan overtuigd dat hij een derde presidentieel mandaat verdient en hij gaat daarmee eigenlijk in tegen de wil van zijn bevolking, die in 2005 gekozen en gestemd heeft voor een inclusieve en democratische grondwet. In de volkswijken van de hoofdstad wordt gevochten tegen de politie, tussen aanhangers en tegenstanders van de president en de haatdragende boodschappen van de Boeroendese leiders gieten olie op het vuur. De crisis tast de prille democratie, de fragiele vrede en de moeizame ontwikkeling in Boeroendi ernstig aan. De situatie is nefast voor de hele regio van de Grote Meren.

De vluchtelingenstromen verhogen de humanitaire druk op de buurlanden, met verhoogde etnische spanningen tot gevolg. Ik vestig speciaal de aandacht op de problemen van de vluchtelingenkampen. Door het aanbreken van het regenseizoen in Tanzania dreigen de tenten en toiletten in de kampen onder water te lopen, met alle gevolgen van dien. En een nieuwe stroom van vluchtelingen dreigt de situatie nóg erger te maken. We mogen de fouten met de Syrische vluchtelingen niet herhalen. We moeten meehelpen om de Boeroendese vluchtelingen in menswaardige omstandigheden op te vangen in de regio, met het oog op hun terugkeer later. Internationale spelers zagen Boeroendi te veel en te lang als te weinig van geostrategisch belang.

Wat mij betreft een inschattingsfout.

Maar ik vestig toch ook graag de aandacht op het belang van een herziening van het Europees ontwikkelingsbeleid. Mijn regering in België, maar ook die in Nederland en Duitsland tonen de weg door ontwikkelingshulp aan het land deels op te schorten, want we weten dat een groot deel van de internationale hulp verloren gaat aan corruptie.